Yo voy a centrarme en los planes de gestión, pero no para entrar en aspectos de fondo que ya han sido puestos de relieve por los respectivos ponentes sino para referirme a los importantes desafíos institucionales que están suponiendo y que hay que resolver. El Parlamento, de manera responsable y después de más de un año de negociaciones con el Consejo, ha decidido traer los informes en primera lectura como fórmula de presión a fin de desbloquear la situación actual, que afecta no solo a estas dos propuestas sino también a todas las que nos deben llegar en un futuro próximo. El Parlamento está dispuesto a encontrar una solución de transacción con el Consejo y la Comisión pero, para ello, es necesario que principalmente el Consejo reconozca y acepte que el núcleo principal de los planes de gestión a largo plazo se incluya en el ámbito del procedimiento legislativo ordinario.

Es incomprensible que, antes del Tratado de Lisboa, cuando el Consejo también tenía competencias exclusivas sobre TAC y cuotas, el Parlamento fuera requerido para consulta y que ahora el Consejo alegue cuestiones de exclusividad para los mismos temas cuando, según todos los informes jurídicos, el artículo 43, apartado 3, debe interpretarse de manera restrictiva.

Bilbao si alguna de estas propuestas fuera retirada o sustituida por nuevos textos, tenga en cuenta esta posición del Parlamento. Lo contrario nos abocará a recurrir al Tribunal del Justicia y a bloquear los futuros planes a largo plazo, algo no deseable, ya que es un instrumento base de la gestión pesquera.